2004. Laten we wel wezen, dit dossier zit muurvast in de Raad. Ik begrijp heel goed de politieke gevoeligheden in zowel het Verenigd Koninkrijk als Spanje, maar deze gevoeligheden houden wel de hele Europese luchtvaartsector gegijzeld. Passagiers en luchtvaartmaatschappijen willen duidelijkheid over hun rechten

Ik heb begrepen dat de Europese Commissie overweegt om met interpretatieve richtsnoeren te komen, ter verduidelijking van de bestaande regelgeving in afwachting van nieuwe regelgeving.